Elnök Úr! A parlamenti mentelmi jogról általánosságban sokat vitatkozhatnánk, az én országomban például gyakran bújnak a képviselők a mentelmi jog mögé és próbálják meg elkerülni a felelősségre vonást olyan ügyekben, amelyeknek semmi közük nincs politikai véleményük szabad kinyilvánításához. A török döntés kapcsán azonban nem csak erről van szó, hanem arról is, hogy nyilvánvalóan egy párt ellehetetlenítéséhez, gyakorlatilag pedig egy nemzeti kisebbség demokratikus politikai érdekvédelmi eszközének felszámolásához vezet. Amennyiben a török vezetés törvényen kívül helyezi a kurd kisebbség politikai önszerveződését, az akkora pofoncsapást jelent mindannak, amit jogállamiság és az emberi jogok tisztelete szavak alatt érteni szoktunk, hogy meglátásom szerint ennek következményei beláthatatlanok. Ezzel a döntéssel Törökország maga tér le arról az útról, amely az Európai Unió felé vezethetne. Világossá kell tennünk, hogy Törökország csak a kurd kisebbséggel együtt, jogaikat tiszteletben tartva lehet stratégiai partnere az EU nak, más megoldás nem lehetséges.